nous voulons en faire un outil de débat macroéconomique entre responsables politiques avant le Conseil européen du printemps. N'en faites pas un outil statistique pour ne mener aucun débat politique et simplement renforcer l'application des règles dans des États en déficit. Nous voulons un outil qui permettra d'organiser le vrai débat de politique économique dont nous avons besoin, celui qui dans le prolongement du plan Juncker va nous permettre d'examiner la situation en termes d'investissements dans la zone euro, la situation en termes de convergence entre les économies, la situation en termes de lutte contre le dumping fiscal et de capacité à mener une vraie harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne.